Üdvözlöm, hogy a LIFE javasolt bővítésének jelentős részét az új, tiszta energiákra való átállás elnevezésű alprogramra fordítjuk, mivel a Párizsi Megállapodásban foglalt dekarbonizációs célkitűzés érdekében minél előbb át kell térni egy tiszta, alacsony kibocsátású energián alapuló stratégiára. Azonban a program nem áshatja alá más uniós jogszabályok és szakpolitikák, például a közös agrárpolitika célkitűzéseit. A környezetvédelmi alprogramnak ki kell terjednie a fenntartható gazdálkodási gyakorlatra is, többek között a talaj és a mezőgazdaság biodiverzitására, a talaj és a víz védelmére, illetve az okos falvak elnevezésű átfogó koncepcióra is.